Pane předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal tuto debatu a připojuji se k argumentům svých kolegů. Současná situace v Zimbabwe je velké zklamání, je zklamáním nadějí, které jsme vkládali v prezidentské volby.

Pokud někdo proti občanům, demonstrantům, kteří protestují proti neutěšené ekonomické situaci, používá mocenské nástroje státu armádu, policii lidi zavírá, týrá, trýzní za to, že vyjadřují své názory na situaci v zemi, tak my to musíme odsoudit. Bohužel se obávám, že u toho odsudku asi zůstane. Je otázka na Komisi, paní komisařko, jestli můžeme udělat více, jestli můžeme ekonomickými nástroji více tlačit na režim v Zimbabwe, aby se choval ke svým občanům trošku důstojně a trošku vhodněji. Já osobně bych to doporučoval, jinak můžeme za půl roku až rok zde hovořit o Zimbabwe ve stejném módu, ve stejné situaci jako nyní.